Demnächst wird es in der EU zu einer Umkehrung der Bevölkerungspyramide kommen, und die Altersgruppe der über 55 jährigen wird den größten Anteil stellen, die Lebenserwartung wird weiter ansteigen und die Geburtenrate niedrig bleiben, und die Jugendlichen werden immer später ins Erwerbsleben eintreten.

Daneben müssen wir auch Anreize schaffen, um unsere Senioren so lange wie möglich im Erwerbsleben zu halten.